Y, mientras avanzamos, el Gobierno español, incapaz de gestionar políticamente una demanda tan amplia y tan legítima, sigue encerrado en su mundo de descalificaciones y de amenazas.

Se nos amenaza con actuar contra nuestra supuesta —si la tenemos— osadía de colaborar para que nuestros conciudadanos puedan votar con plena normalidad democrática. Pues bien, la gran mayoría de alcaldes de Cataluña estaremos a la altura, estaremos siempre al lado de la democracia, de las urnas y de la gente. Cuando un Estado amenaza a los representantes políticos que quieren poner urnas, este Estado tiene un problema grave. Y cuando el Estado que amenaza a los que queremos poner urnas es un Estado miembro de la Unión Europea, entonces es toda la Unión quien tiene un problema.